Azt mondta, hogy Oroszország, valamiféle balkanizáló és kontrolláló hatással akar lenni az Internetre a világban. Rosszul tudom e azt, hogy Edward Snowden, aki feltárta az Amerikai Egyesült Államoknak az Internetet totálisan kontrolláló tevékenységét, jelenleg Oroszországban tartózkodik, ugyanis ott kapott menedékjogot. És onnan folytatja egyébként ezt a feltáró tevékenységét.